Madame la Présidente, Erasmus a certes ses limites mais c'est l'un des dispositifs de l'Union qui fait que les peuples, et notamment les jeunes, apprécient l'idée d'Europe. Un dispositif qui construit une Europe du partage, de la coopération, et non une Europe de la concurrence, du tous contre tous. Si les institutions européennes se préoccupaient réellement de l'intérêt général des citoyens, nous n'en serions pas là à discuter de restrictions, de coupes drastiques, mais au contraire, nous agirions collectivement pour donner davantage de bourses afin qu'Erasmus ne concerne pas seulement 3 à 4 des étudiants de l'Union, des étudiants qui affrontent déjà des difficultés financières considérables. Dans ces conditions, le pire serait de substituer au système actuel un système de prêts qui ferait que les étudiants débuteraient leur vie professionnelle avec un fardeau financier supplémentaire sur les épaules. Si nous voulons que l'Europe sorte de la crise, il nous faut aller vers une élévation considérable du niveau de formation, vers un effort de recherche colossal. Il est donc de notre responsabilité que, non seulement le programme Erasmus soit sauvé, mais qu'il soit développé et qu'il réponde aux enjeux de notre temps. De même, il serait nécessaire d'étendre ce programme à la formation continue des salariés, afin de construire à l'échelle de l'Union une sécurité de l'emploi et de la formation pour tous les salariés de l'Union.